Herr Präsident! Transparenz ist eine wesentliche Waffe im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Transparenz ist daher die erste Grundlage für mehr Gerechtigkeit bei der Steuermoral allerdings wird das nicht ausreichen. Wir brauchen wie vorher erwähnt das große Paket, also ein weltweites Finanzregister als Grundlage eines automatischen Informationsaustauschs, damit wir auch die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer erfahren, oder den Schutz der Whistleblower es gibt sehr vieles zu tun. Und echtes volles öffentliches für möglichst viele Unternehmen, auch außerhalb der Europäischen Union, ist absolut notwendig. Herr Kommissar, da ist noch mehr drin bei Ihrem Vorschlag. Ich habe jetzt gleich ganz konkrete Fragen an Sie Zunächst zu den 750 Millionen, dem Schwellenwert Das ist die OECD Schwelle meines Erachtens nicht besonders engagiert. Was machen Sie mit Unternehmen wie McDonalds, die davon leben, alles in kleine Franchise Unternehmen zu zerstückeln, dann lauter KMUs zu sein, wie gehen wir diese an?

Hier gibt es Schwellenwerte, die niedriger sind, also muss es machbar sein. Die Kosten sind keine entsprechende Erklärung. Schließlich zu der Definition der blacklist der Steueroasen. Hier scheint mir der Text noch eine Baustelle zu sein. Kann ich die Kriterien jetzt alternativ auffassen, oder muss ich sie kumulativ auffassen?